Gelukkig kwamen mijn drie Chinese gesprekspartners in spe redelijk snel vrij.

dit is voor mij een steekhoudend bewijs dat de Europese Unie effectief kan zijn inzake de bescherming van mensenrechten. Dat geeft moed voor de toekomst.